Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, à l'heure où les citoyens européens ont plus que jamais besoin d'une Europe solidaire et ambitieuse, d'une Europe sociale mais conquérante, je tiens à saluer ici la démarche de M.

Cette démarche, l'acte pour le marché unique, une démarche globale, avec une approche du marché intérieur dans son ensemble, une démarche collégiale. Vous avez pu, Monsieur Barnier, réunir autour d'une table de discussion un certain nombre de commissaires européens intéressés par l'ensemble de ce document une démarche ouverte, puisque vous venez ici aujourd'hui le mettre en débat, pour que chacun d'entre nous puisse l'alimenter de ses réflexions, une démarche citoyenne, puisque vous souhaitez remettre le citoyen au cœur du marché intérieur, mais aussi l'entreprise, et je pense que c'est effectivement l'enjeu majeur des prochains mois et des prochaines années.

Nous nous rejoignons déjà, même si, sur le plan sémantique, nous devrons faire un pas tous les deux. Je pense qu'il faudra travailler précisément sur cette boîte à outils qui sera un véritable enjeu et aussi sur une transparence pour tous les usagers et tous les candidats à la fourniture du service d'intérêt général.